hæstvirtur forseti ég hef leyft mér að leggja fram fyrirspurn til hæstvirts sjávarútvegsráðherra um þorskeldi fyrirspurnin hljóðar svo hvernig hyggst ráðherra standa að því að efla þorskeldi hér á landi

teljum að þarna sé einn möguleiki til þess meðal annars að efla byggð sem veitir ekki af miðað við meðal annars niðurskurð í þorskinum það þorskeldi sem nú er stundað í landinu er einkum tvenns konar það er annars vegar veiddur smáfiskur og alinn upp í sláturstærð og hér er um að ræða fimm hundruð tonn sem úthlutað er á hverju ári

nokkur sjávarútvegsfyrirtæki hafa sýnt þessari atvinnugrein mikinn áhuga og margir halda því fram að við stöndum núna á ákveðnum tímamótum þar sem sé og geti verið ákveðinn flöskuháls að það sé þó þróun eða sem sagt að það sé seiðaframleiðsla auk þess þarf náttúrlega að leggja mikla áherslu á kynbætur þannig að það taki ekki lengri tíma en eitt og hálft ár að ala í sláturstærð ég hefði talið mikilvægt að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra mundi senda út þau skilaboð að hann teldi að aleldi á þorski sé ein af þeim atvinnugreinum sem við íslendingar leggjum áherslu á til framtíðar og ég hefði einnig talið að það gæti komið til greina að ríkisvaldið stæði að uppbyggingu seiðaeldisstöðvar í samstarfi við útgerðarfyrirtæki sem gætu framleitt þá tíu milljónir seiða á ári þetta gæti þýtt að framleiðslan yrði tuttugu til þrjátíu þúsund tonn árlega til samanburðar má geta þess að í noregi er nú slátrað ellefu þúsund tonnum af eldisþorski á ári hverju nýlegar var staddur hérna forstjóri sjávarútvegs og fiskeldisdeildar norsku rannsóknastofnunarinnar sem er að nokkru leyti sambærilegt við matís hér á landi og hann var áhugasamur um samstarf íslendinga á þessu sviði og hann talaði um hvað það væri mikilvægt til þess að halda þeim mörkuðum sem við höfum verið að vinna í þorskinum og miðað við samdrátt í veiðum að koma inn sterklega með eldið norðmenn telja að þorskeldi gæti orðið af svipaðri stærðargráðu þar í landi og laxeldið er í dag en laxeldið skilar norðmönnum sex hundruð til sjö hundruð þúsund tonnum á ári